Především globální pakt OSN pojímá migraci jako velkou a pozitivní příležitost. S takovým viděním se prostě neztotožňuji, protože migraci do Evropy v té migrační vlně, jakou zažíváme, považuji za problém. Za druhé programy přesídlování by musely zůstat dobrovolné a EU nemůže usilovat o jejich závaznost.